Es beherbergt Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, und es ist im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten relativ stabil. Aber das ist eine trügerische Stabilität. Sie kann es nämlich nur geben, wenn die in diesem Land allgegenwärtige Willkür durch rechtsstaatliche Strukturen ersetzt wird und die Menschenrechte respektiert werden.

Wir trafen auch mit verschiedenen Menschenrechtsaktivisten zusammen, die ihre Sorgen, aber auch ihre Hoffnungen mit uns teilten. Sie setzen ihre ganzen Hoffnungen auf Europa, insbesondere auf das Europäische Parlament.